Tabloul de bord pentru supravegherea dezechilibrelor macroeconomice constituie un element necesar pentru coordonarea politicilor economice și sociale și pentru promovarea convergenței între statele membre. Acest instrument trebuie să conțină o analiză completă a acestor dezechilibre incluzând, în egală măsură, deficitele și excedentele de cont curent. Nu trebuie să uităm că menținerea unor excedente de cont curent semnificative și susținute creează obstacole în calea politicilor de ajustare pe care economiile cu deficit trebuie să le adopte. Totodată, problema diferențelor de competitivitate dintre statele membre nu poate fi remediată prin reducerea salariilor și diminuarea protecției sociale. Astfel de măsuri nu fac decât să fragilizeze societatea, să promoveze sărăcia și stagnarea economică. Uniunea Europeană are nevoie de investiții masive pe termen lung în infrastructură, în tehnologie și, în special, în tehnologia verde pentru a încuraja crearea de locuri de muncă și a favoriza creșterea economică.